Împărtășesc revolta provocată de acest viol barbar, care a atras atenția asupra unui flagel ce afectează nenumărate fete și femei din India. Violența sexuală este favorizată de discriminarea pe criterii de castă și de impunitatea de care se bucură autorii violurilor, din cauza legislației depășite și a pasivității forțelor de ordine. Este inadmisibil ca violul în grup să ajungă un fapt curent în New Delhi și ca rata violurilor declarate în India să crească cu 25, în condițiile în care există estimări că sunt și mult mai multe cazuri nedeclarate. Solicităm, prin această rezoluție, ca autoritățile indiene să accelereze revizuirea legislației și reforma poliției, pentru a asigura respectarea drepturilor esențiale ale femeilor.